Čisto kratko. Jaz moram reči, da imate prav, ne. Še letos, je ta situacija dodatno eskalirala, še posebej v Ljubljani, zato ker se je, se nam eden od, študentskih domov, ki je doslej funkcioniral kot študentski dom, potencialno umika iz, iz nabora študentskih domov. Obenem pa imamo seveda eno celo vrsto tujih Erasmus študentov, kot vi govorite, in za njih seveda rezervirane kapacitete. Ampak, če hočemo univerzo internacionalizirati, potem moramo imeti določene kapacitete za tuje Erasmus študente. To, da naši študentje grejo na Erasmus izmenjavo, rešuje situacijo za pol leta, ne pa za celo leto, zato ker po navadi so te izmenjave samo pol leta, ne pa seveda celo leto. In generalno pa midva obadva veva, a ne, kje, problem, to je preprosto v premalem številu postelja. Mi gledamo en cel kup variant, od javno-zasebnih partnerstev do tega, da bi, država sama gradila, govorimo o dodatnih, ker preprosto nekaj lahko sem in tja, nekaj lahko z boljšim menedžmentom, sob in tako naprej, ampak verjemite, v študentskih domovih Ljubljana, jaz vsaj po mojem vedenju, pa smo imeli z njimi par sestankov, delajo vse za to, da ta menedžment postelj je čim bolj fleksibilen, in seveda, da večina tistih, ki ima odločbo, če ne ker vsi, pridejo dejansko do te postelje. Ampak to ne reši problema, da nimamo v skupnem številu dovolj postelj. To in tisto, kar bi si skupaj morali prizadevati, je to, da povečamo v naslednjih letih, število postelj, kajti brez večjega fonda, tudi z boljšim menedžmentom preprosto ne bo šlo. Hvala lepa.